Signora Presidente, onorevoli colleghi, ogni anno nell'Unione europea vanno persi circa mille miliardi di euro tra frodi, evasione ed elusione fiscale. Ciò compromette la capacità degli Stati e degli enti pubblici di fare fronte appieno alle loro competenze e grava in maniera inaccettabile soprattutto sui lavoratori dipendenti, il cui reddito subisce l'imposizione fiscale quasi totalmente alla fonte. È quindi ingiustificabile che diversi Stati membri garantiscano ancora degli spazi di riservatezza a cittadini di altri Stati membri che sottraggono i propri redditi e i propri patrimoni all'imposizione fiscale definita dalle leggi vigenti, favorendo così reati che bloccano lo sviluppo, alimentano la corruzione e rubano il futuro alle giovani generazioni.